virðulegi forseti þessi fyrirspurn varðar mikilvæg umhverfismál ég beini henni til hæstvirts landbúnaðarráðherra vegna þess að sá málaflokkur sem ég nefni sérstaklega er á forræði hans og hans ráðuneytis það er almennt viðurkennt að breytingar á styrk kolefnis í andrúmsloftinu skiptir miklu máli í því ferli sem stjórnar hitastigi í andrúmslofti jarðar og á maðurinn mikinn þátt í því að auka þann styrk alþingi íslendinga hefur staðið myndarlega að því að auka þá starfsemi í landinu sem helst er talið í dag að geti bundið það kolefni sem íslendingar dæla út í andrúmsloftið árlega hér er átt við skógrækt í landinu og þá sérstaklega hin svokölluðu landshlutabundnu skógræktarverkefni timburskógrækt er mjög afkastameiri í bindingu kolefnis en hinn gamli íslenski birkiskógur og almennur gróður ræktun nýskóga mun samkvæmt kyoto bókuninni vera jafngild leið og að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda hér á landi liggja miklir möguleikar á þessu sviði vegna þess að ekki eru miklir skógar í landinu og talsvert til af landrými

því spyr ég hæstvirtur landbúnaðarráðherra hvort hann hyggist enn efla skógrækt í landinu með því að beita sér fyrir frekari fjárveitingum til þeirrar greinar meðal annars með það að markmiði að auka bindingu gróðurhúsalofttegunda